Mon point, cependant, a trait à l'autorité et au respect qui doivent revenir tout naturellement à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

C'est à nous qu'il revient de défendre l'autorité de sa fonction en signalant, le cas échéant, aux puissances étrangères que c'est la haute représentante qui s'exprime en notre nom et non pas celui ou celle que leurs dirigeants veulent bien nous imposer.